Ik heb nog nooit gezien dat zo'n vreedzame oppositie, zo'n vreedzaam middenveld, de straat opgaat, demonstreert en laat blijken zich niets meer aan te trekken van wat er in het Kremlin gebeurt. Wat wij vandaag moeten doen is ervoor zorgen dat wij die mensen gaan verenigen, die mensen, die vreedzame betogers, tezamen met de mensen in het Kremlin of in de Doema die ook bereid zijn tot hervormingen

Dat is de tekst van onze resolutie.